forseti vill tilkynna að þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu grein laga um þingsköp alþingis um lengd þingfunda getur þessi þingfundur staðið lengur í dag það er þar til dagskrármálum er lokið ef ekki er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta lítur forseti svo á að hún sé samþykkt og þinghaldið lengt það er óskað eftir atkvæðagreiðslu og verður orðið við því það er óskað eftir því að atkvæði verði greidd um að þinghaldið verði hér þangað til dagskrá þessa fundar er tæmd